Wir sprechen heute über Menschenhandel also über Menschen, die verschleppt werden, um Prostituierte oder Zwangsarbeiter zu werden. Europol hat schon 2009 festgestellt, dass die offenen innereuropäischen Grenzen diesen Menschenhandel erleichtern. Früher, vor Schengen, war es schwierig, Menschen von Ost nach West zu schmuggeln.

Früher konnten nur hochentwickelte Kriminalbanden, Verbrecherorganisationen im Menschenschmuggel erfolgreich sein. Heute ist das kinderleicht, sagt Europol, und das ist das Problem.

Grenzkontrollen sind wichtig, sie sind möglich und sie sind wirksam, und wer Menschenhandel beklagt, aber Grenzen nicht schützen will, der lügt sich in die eigene Tasche.